Herr Kommissar, Sie haben gehört, dass diese Initiative eine breite Zustimmung hier im Parlament findet. Ich denke, es ist jetzt wirklich an der Kommission, etwas zu machen. Wir alle wissen, dass Sie da sehr engagiert sind, und keiner hat Zweifel an Ihrem Engagement, aber wir wissen auch, dass es in der Kommission durchaus auch Widerspruch dazu gibt. Also nehmen Sie bitte in Ihr Kollegium mit, was Sie hier gehört haben, und Sie können sich sicher sein, dass Sie in diesem Vorhaben von unserer Seite breite Unterstützung bekommen werden.